samkvæmt núgildandi lögum er óheimilt að reka hér á landi happdrætti þar sem spilað er um peninga eða peningaígildi nema samkvæmt sérstakri lagaheimild einnig er óheimilt að reka annars konar happdrætti án sérstaks leyfi og er lagaramminn í þeim efnum í happdrættislögum í lögunum er sérstakt refsiákvæði sem ætlað er að girða fyrir að happdrætti sem ekki hafa lagaheimild fyrir starfseminni eða ekki eru starfrækt samkvæmt sérstöku leyfi samkvæmt happdrættislögum auglýsi starfsemi sína slík var að minnsta kosti fyrirætlan löggjafans ef litið er á happdrættislög og tilgang þeirra það breytir þó ekki þeirri staðreynd að hér á landi hafa birst slíkar auglýsingar og hafa lögin ekki reynst halda fyrir dómstólum þegar til refsiábyrgðar kemur

birtingu auglýsingavefsíðu sem bauð upp á þátttöku í veðmálum pókerspili og öðru happdrætti sem ekki hafði verið veitt leyfi fyrir samkvæmt lögum um happdrætti háttsemin var í ákæru talin varða við b lið fyrstu málsgrein elleftu grein laganna samanber c lið tuttugasta og sjöttu grein útvarpslaga númer fimmtíu og þrjú tvö þúsund í dómi héraðsdóms sem hæstiréttur staðfesti með vísan til forsendna sagði að ekkert væri fram komið um að með umræddum auglýsingum væri verið að kynna happdrættis eða veðmálastarfsemi sem rekin væri hérlendis þannig taldi rétturinn refsiákvæðið einungis ná til hérlendrar starfsemi en sú niðurstaða brýtur í bága við fyrrgreind áform löggjafans að banna allar auglýsingar happdrætta hér á landi sem ekki hafa sérstakt leyfi til starfseminnar hvort sem leyfið er veitt hér eða annars staðar

upplýsingum um happdrætti sem ekki hefur verið veitt leyfi fyrir samkvæmt lögunum eða uppfyllir ekki skilyrði laganna í frumvarpi þessu er lagt til að áréttað sé að ákvæðið nái til happdrættis óháð því hvort starfsemi þess er rekin hérlendis eða erlendis er þetta lagt til svo girt verði fyrir allan vafa í þessum efnum virðulegi forseti ég hef gert grein fyrir helstu efnisákvæðum þessa frumvarps ég legg